questa riforma del regolamento sta diventando una farsa uno spettacolo triste e indecoroso, che getta discredito sul Parlamento europeo. Come Vicepresidente, sento il dovere di proteggerne la reputazione come membro del Parlamento, ho il dovere di far rispettare il volere dei cittadini che chiedono trasparenza come cittadino europeo, ho il dovere di chiedere che in quest'Aula siano rispettati il pluralismo e la democrazia.